Fontosnak tartom magam is leszögezni, hogy a hajléktalanság sajnos nem csak néhány országot, hanem valamennyi európai tagállamot érintő probléma még akkor is, ha a súlyosságának a mértéke némileg eltérő. Egyetértünk abban biztos úrral, hogy a hajléktalanság a szegénység egyik legszélsőségesebb, legextrémebb formája, és sajnos az is megfelel a tényeknek, hogy az elmúlt években szinte minden országban nőtt a mértéke.

Fontos ugyanakkor megjegyezni azt is, hogy az elsődleges felelőssége a hajléktalanság megszüntetésében a tagállamoknak van. Ugyanakkor a jelenlegi uniós keret ambiciózusabb, szorosabb koordinációt és együttműködést igényel. Számos európai intézmény, az EPSCO, a Tanács, a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, mi is, az Európai Parlamentben szólítottuk már fel az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre egy hajléktalansági stratégiát.

Azt gondoljuk, hogy jó lenne, ha létrehozna egy szakértői bizottságot, és jó lenne, ha valóban előrelépés történne az összehasonlítható közös elemzéseket és a programok összehasonlíthatóságát lehetővé tevő adatok begyűjtésének, kezelésének és elemzésének terén.